Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce rapport, la nécessité d'investissements à long terme était déjà criante en raison de ce qui s'était passé dans l'Union européenne.

Nous avons vraiment besoin d'investissements à long terme et votre établissement joue un rôle considérable. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps et je pense notamment à la rive sud de la Méditerranée, je pense à la prise de conscience, peut être, d'un certain nombre de difficultés dans nos choix énergétiques incite encore plus à vous encourager dans votre travail et à vous soutenir. Vous aurez toujours dans ce Parlement des députés qui sont favorables à l'action que vous menez. Je pense quand même que, comme l'a dit mon collègue Jean Pierre Audy, il est très important aussi que, au moment où nous avons accru la supervision d'un certain nombre d'établissements, des pas soient faits dans cette direction. Je veux dire que, pour ma part, tout en étant favorable aux project bonds et à beaucoup d'idées qui circulent en ce moment, je suis très sensible au fait que nous ne nous engouffrions pas dans la solution des partenariats public privé sans regarder de plus près exactement comment ils sont montés, et quelle sera, in fine la facture pour les contribuables et pour tous ceux qui y participent. Je crois que ça peut être un outil très utile, mais il y a également des fonds qui, en Europe, se sont mis en place en ce moment je pense au Fonds Marguerite, au travail des caisses des dépôts qui, par delà les frontières, ont pris des initiatives et je voulais donc plaider en faveur de plus d'investissements à long terme et de contrôles qui soient à la hauteur de ce que nous essayons de faire ensemble.